Ich stimme mit den Vorrednern überein, dass es entscheidend sein wird, ob wir es schaffen, in Europa mit einer Stimme zu sprechen.

Es heißt immer, die Gemeinschaft, die EU, soll führen, wir haben hier eine historische Schuld. Auch hiermit stimme ich überein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im internationalen Wettbewerb sind, aber trotzdem, wir haben hier eine Bringschuld. Nur, jetzt die Frage an die Frau Kommissarin und auch an die Präsidentschaft Wo hat Europa bis jetzt eigentlich seine commitments nicht erreicht?

Wo schaffen wir es nicht, sozusagen das, was wir international versprochen haben, zu erreichen?

Hier sollten wir einmal überprüfen, ob wir wirklich irgendeinen Fehler begangen haben, um dann zu schauen, was wir besser machen können. Das zentrale Problem, das wir haben, ist, dass das Thema Klimaschutz in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Debatte eindeutig an Wichtigkeit verliert. Es gelingt uns nicht, die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße zu überzeugen, dass hier ein dringender Handlungsbedarf besteht. Da nützt es auch nichts, dass wir diese Horrorszenarien an die Wand malen, wenn die Bürger auf der Straße über steigende Energiekosten klagen, wenn sie über Arbeitslosigkeit klagen, und wir hier eine Politik verordnen, die eben in diese Richtung geht, und sie das Gefühl haben, wir gefährden sie.

Noch eine letzte Frage Wie reagieren wir auf die neuen Herausforderungen wie beispielsweise diese Schiefergasrevolution in den USA, die billig Kohle auf den europäischen Markt bringt, während wir hier wirklich ein Problem haben bei den erneuerbaren Energieträgern?